Por una parte, tenemos los informes legislativos, los que luego se convierten en directivas, reglamentos, que son de obligado cumplimiento, digamos, y, por otra parte, tenemos los informes no legislativos, las declaraciones, las recomendaciones, que no es que no sirvan para nada, pero más bien para poco. En realidad, en muchas ocasiones, para lo que sirven es para blanquear a la Unión Europea o para que parezca que determinados grupos políticos de esta Cámara son progresistas.

Claro, este es de los del segundo tipo —de segunda clase—, y por eso habla de promover la igualdad, de no discriminación, de integración para las personas migrantes, de lucha contra la xenofobia y de lucha contra la gitanofobia. Y estarán de acuerdo con estas cuestiones las mismas personas que hace unas semanas votaban a favor de un informe —ese sí, legislativo— para deportar a las personas migrantes.

¿De qué sirve si continúan construyendo vallas en las fronteras, si continúan obligando a las personas trans a la esterilización o si continúan segregando a los niños y niñas gitanos en las escuelas?